Europa ze względu na swoje korzenie ma szczególny obowiązek chronić wszystkich chrześcijan na całym świecie. Ta rezolucja jest oczywiście tego wyrazem.

Ale Europa ma też obowiązek podjęcia działań, które w przyszłości ochronią wszystkich chrześcijan na świecie i nie dopuszczą do podobnych tragedii.